Členské štáty, ktoré už chcú v plnej miere využívať technológie nového systému SIS II, sa právom domáhajú príslušných legislatívnych zmien, ktoré im umožnia legálne prepnúť zo starého systému na nový.